Hvala lepa. Vsem lep pozdrav! Da bi lažje razumeli, ne, sedanjost, moramo nekaj vedeti tudi o preteklosti. Naš pokojninski sistem, temelji na dokladnem. Sredstva se izplačujejo za pokojnine na osnovi prispevkov, ki jih dejansko vplačujejo delodajalci in delojemalci, to se pravi je Bismarckov sistem, ki ga poznajo v različnih evropskih državah, če želite Italiji, Franciji, Nemčiji in v drugih državah, tudi v Avstriji. Tak, sistem se financira iz prispevkov, sem omenil, in glej ga zloma, kaj se je zgodilo leta tisoč devetsto šestindevetdeset. Se je delodajalcem zmanjšal prispevek iz petnajst dvainštirideset na osem petinosemdeset odstotka. In dragi moj kolega Matej Tonin, tu je ključni problem nevzdržnosti, kratkoročne nevzdržnosti pokojninskega sistema. Vse ostalo pa se potem, koliko se ne zbere na osnovi plačil, se mora zbrati oziroma dodeliti iz državnega proračuna. Državni proračun, če govorimo o konkretnih točnih podatkih, je svoj čas v letu dva tisoč štirinajst celo financiral milijardo petsto dvainosemdeset milijonov, v tem letu devetsto sedeminsedemdeset milijonov v letu dva tisoč enaindvajset pa bo devetsto štiriintrideset milijonov. Tudi demografski sklad, ki ga v Sloveniji še nismo ustanovili, pa bi ga že morali, in se v naši stranki, naši poslanski skupini še kako trudimo, bo pomagal pri vzdržnosti pokojninskega sistema, ne s prazno vrečo, ampak seveda če bomo demografski sklad z polno vrečo. Slovenija je unikum v Evropski uniji, ki ima takšen, takšen sistem prispevnih stopenj, da imajo delodajalci enkrat, manjšo prispevno stopnjo kot delojemalci. neustreznega usklajevanja pokojnin z rastjo plač in življenjskih stroškov so se v zadnjih letih to mošnjo, so to mošnjo zaostale in jih je potrebno seveda usklajevati. Zdaj. V času gospodarske krize, smo ocenili, da je bilo primanjkljaja za osem celih štiri odstotke. V času od, sedemnajst do dva tisoč devetnajst so se oziroma se še bodo, pokojnine uskladile do te višine, da bo ostanek še naprej pet cela šest odstotkov. Zato ne morem razumeti nekaterih, ki govorijo, da bi pri večji gospodarski rasti morale dati usklajevanje za en odstotek. Tokrat gre samo za en odstotek in seveda nekateri govorijo, da bi seveda pri treh odstotkih morali dati komaj ta en odstotek. Mi smo mnenja, da bi to moralo biti pri dva cela pet odstotka, saj še vedno pokojnine zaostajajo, kot sem že omenil pet cela šest odstotka. Razmerje med pokojnino in, neto plačo v Sloveniji je bilo leta dvaindevetdeset oseminsedemdeset odstotkov dva tisoč osem sedeminšestdeset odstotkov, danes pa komaj nekaj več od sedeminpetdeset odstotkov. To so ključi zaostajanj in bede upokojencev. Malo primerjave. Povprečna pokojnina v Avstriji je tisoč osemsto evrov, povprečna pokojnina v Sloveniji pa šeststo dvajset evrov, se pravi sedeminpetdeset procentov neto plače. Delež pokojnin v družbenem bruto družbenem proizvodu v Evropski uniji je dvanajst cela šest odstotka, Avstriji je štirinajst cela pet odstotka, v Sloveniji pa devet cela osem odstotka. Skrbi me, da delež pokojnin v bruto družbenem produktu pada, število upokojencev pa raste, pada v bruto družbenem produktu, število upokojencev pa raste. To je nepojmljivo, nerazumljivo za vsakega normalnega človeka. Pa me ne narobe razumeti, spoštovani predstavniki ministrstva, s tem nimate vi nič. Vi ste samo nasledniki nečesa. Število upokojencev se je povečalo za trideset odstotkov, dragi moji. Pokojnine v bruto družbenem produktu pa so se zmanjšale za devetnajst odstotkov. A to kdo razume? Zelo težko je to razumeti. Pri nas je prisotno prepričanje, da so plače previsoko obdavčene v primerjavi z drugimi državami Evropske unije. Enako velja tudi za prepričanje, da je gospodarski bolj, da je gospodarstvo bolj obdavčeno v primerjavi z drugimi državami v neposredni bližini naši. Pa primerjamo obdavčitev dela plač in gospodarstva. Celotna obdavčitev plač v Evropski uniji je triinštiridesetodstotna, Avstriji je petdesetodstotna, v Sloveniji pa triinštiridesetodstotna. Zdaj, ali jaz nimam dobrih podatkov ali pa si zatiskamo oči prej realnostjo. Na osnovi teh podatkov sklepamo, da pokojninskega sistema ne ogroža rast upokojenske populacije, ampak nepravična delitev bruto družbenega proizvoda, ki gre v škodo upokojencev. Pri zadnji pravi, pravi reformi iz leta dvanajst je bilo napovedano, da naj bi rešitve v zakonu zadostile finančno vzdržnost pokojninskega sistema, kratkoročno do leta dva tisoč, petindvajset. Učinki so videni tudi zdaj. Do dva tisoč petindvajset lahko računamo, da bo ta sistem vzdržen, takrat pa, do takrat pa ga moramo dejansko dopolniti oziroma narediti novo reformo. Ampak dragi moji, nobena reforma do sedaj, ne da bi jaz vedel, ni bila v korist uporabniku, vedno je v korist oziroma v škodo njih. V škodo njih tako da ... Oblikovanje neke reforme v korist, tokrat prvič mogoče je neki mali delček v korist upokojencev. Sedanja, zakonodaja o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ureja zvišanje odmernega odstotka, kar seveda mi v naši poslanski skupini, v naši stranki pozdravljamo na triinšestdeset cela pet v šestih letih. S tem predlogom v poslanski pa ne soglašamo. In predlagamo tri leta oziroma da se v prvih treh letih dvigne odmerni odstotek na enainšestdeset cela pet procentov. Dodatni odmerni odstotek v višini ena cela šestintrideset dobi za oskrbo otroka starš oziroma tisti, ki otroka, ki otroka vzgaja. In seveda tudi to zadevo soglašamo. Lahko pa seveda uporabi tudi pri starosti, to boniteto. Spodbuda za ostajanje v zavarovalnem, sistemu oziroma, v dvojnem statusu v naši stranki in v poslanski skupini podpiramo. Seveda, ne bom zdaj o odstotkih govoril, ker je o tem bilo že ogromno povedanega. Smo pa prepričani, da ta ukrep dejansko je koristen, in zanimivo, nekdo je govoril, kdo ostaja, po, po, po nekih, bom rekel, dokazih, anketah, ugotovitvah je osemdeset procentov, iz gospodarstva ljudi, ki dela, dalj časa in, uživa dvojni status, dvajset odstotkov pa iz javnega sektorja. Približno, tristo tisoč vseh upokojencev, danes živi pod pragom revščine. dvesto tisoč je samo starostnih upokojencev. In to je zaskrbljujoč podatek. In na osnovi teh podatkov bomo morali narediti določene premike. Po moji oceni bodo vsi ti, ki so se upokojili v takem odmernem odstotku, tu govorim o odmernem odstotku po reformi iz leta, dva tisoč dvanajst z odmernim odstotkom, se pravi sedeminpetdeset, pa toliko odstotkov zaostajajo. In zaradi tega mi predlagamo ustrezno rešitev. Ta ustrezna rešitev pa bi naj izgledala od prilike takole. Uživalcev pokojnin, ki so le-te uveljavljali do uveljavitve tega zakona, se ob vsakokratnem dvigu odmernega odstotka za nove upokojence v prehodnemu obdobju z dodatno uskladitvijo ustrezno zviša pokojnina na način, da se zagotovi primerljivost realne vrednosti starih in novih pokojnin glede na dopolnjeno pokojninsko dobo. Seveda upam, da bo to možno izpeljati. Mi na tem vztrajamo. Povem pa vam tudi, da nekako lahko zaključim v tej smeri, da bomo mi ta predlog v prvem in naslednjih branjih podprli po načelu bolj "bolje nekaj kakor nič". Lahko bi tudi to povedal v jeziku nekaterih, ki so svoj čas bili v skupni državi. Vsekakor pa seveda bi želeli, da se naši predlogi dopolnijo v naslednjih branjih.